Ich glaube aber, sie werden nicht beeindruckt sein, wenn die nach Indien zweitgrößte Demokratie der Erde nämlich die Europäische Union hier bei diesem wichtigen Thema in interne Polemiken auseinanderfällt....

Thema ist viel zu ernst, und es wurde zu Recht gesagt, dass unsere Partnerschaft mit den USA auf den Menschenrechten gegründet ist. Wir kämpfen für das Völkerrecht und Guantánamo widerspricht dem Völkerrecht als nicht zu akzeptierende rechtsfreie und völkerrechtsfreie Zone. Wir kämpfen gegen Militärgerichtsbarkeit und für Rechtstaatlichkeit, mit der die Militärgerichtsbarkeit nicht vereinbar ist. Wir kämpfen für das Recht auf Leben, mit dem die Todesstrafe nicht vereinbar ist.

Daher müssen wir auch einem wichtigen Verbündeten, wie den USA, ganz klar sagen, dass wir dies nicht hinnehmen und dies nicht akzeptieren.